Pak jsou to také sektory, kde je žen v otrocké práci nejvíce, bylo zde zmíněno zemědělství, ale je to i stavebnictví, výroba či domácí práce. Pokud se podíváme na geografii, tak jsou to především ženy z Albánie, Číny, Maroka, Nigérie a Vietnamu. Takové obchodování s lidmi samozřejmě nelze tolerovat, a je proto správné, že hledáme řešení, která by byla efektivnější. ČR je v oblasti boje proti obchodování cílovou a tranzitní zemí spíše než zdrojovou. Poskytujeme ochranu a pomoc obětem prostřednictvím specifických programů a spolupracujeme s mnoha neziskovými organizacemi. Já bych chtěla zdůraznit, že právě neziskový sektor je velmi důležitým partnerem v boji proti obchodování s lidmi, a proto bych doporučila, aby i ostatní státy zvážily jeho větší zapojení. S ohledem na národní specifika by také bylo potřeba posílit činnost právě na národní úrovni, aby byly identifikovány konkrétní sektory a území, kde je třeba posílit podporu a pomoc těmto obětem.